Letecký priemysel je významným zamestnávateľom s dôležitým vplyvom na vývoj a rast európskeho hospodárstva.

Cieľom navrhovaných opatrení by malo byť zlepšenie fungovania jednotného trhu leteckej prepravy v Európe. Ten by sa mohol prípadne rozšíriť aj do niektorých ďalších krajín. Dôležité pri liberalizácii je tiež skutočne garantovať kvalitné napĺňanie existujúcich spotrebiteľských práv cestujúcich. Týka sa to napríklad finančného odškodnenia pri výraznom meškaní letov alebo stratenej či poškodenej batožiny. Nové pravidlá by sa mali týkať aj bezpečnosti pasažierov leteckej premávky.